frú forseti það þarf að halda því til haga að þegar málefni þessara peningamarkaðssjóða voru gerð upp voru þeir sjálfstæði fyrirtæki að vísu á forræði ríkisins en með sjálfstæða stjórn og forstjóra eða bankastjóra lutu ekki beinu boðvaldi framkvæmdarvaldsins ég tel tvímælalaust hið besta mál ef einhverjir kanna hvernig samskiptum framkvæmdarvaldsins eða eftir atvikum löggjafarvaldsins og þessara stjórna eða bankastjóra var háttað og ef eitthvað var misgert þar þá auðvitað að draga það fram í höndunum sem hvorki bendi til þess né afsannar það nú þannig að það verða aðrir að

efnahags og viðskiptaráðherra að vera hluti af dómsvaldinu eða rannsóknarvaldinu almennt talað ég verð eiginlega að gefa sams konar svar við spurningum um hvort það komi til greina að fara í einhvers konar skaðabótamál eða krefjast endurgreiðslu eða eitthvað slíkt

vera með neinar fyrirætlanir um slík málaferli